Riešenia tejto komplikovanej situácie sa hľadajú veľmi ťažko, preto vidím veľký prínos v európskom semestri, ktorý priniesol akýsi prehľad hlavných nedostatkov v správe ekonomických záležitostí.

Tento stav spoločnosti si vyžaduje naliehavé riešenie, aby nedošlo k prehĺbeniu hospodárskych problémov.

Mladí ľudia v každej dobe predstavovali významný podiel pracovnej sily.

Európa poskytuje voľné pracovné miesta, ide však o pracovné pozície, ktorým musí byť zároveň prinavrátená určitá úcta, pretože ich miesto v spoločnosti je nezastupiteľné a mladým poskytnú možnosť využiť svoje vedomosti a schopnosti. Mladí nezamestnaní majú mať príležitosť pristúpiť k odbornej príprave, kurzom, využiť možnosť voľného pohybu pracovných síl a takisto aj všetky ostatné dostupné prostriedky.